Presiunile și sancțiunile externe n au dat, din păcate, rezultatele dorite, iar încălcările armistițiului fragil, intrat în vigoare joia trecută, arată că regimul Assad nu este sincer în angajamentele sale în fața comunității internaționale. De altfel, regimul de la Damasc nu a făcut până acum decât gesturi formale dublate de intensificarea represiunii. Chiar dacă nu s a ajuns la un consens privind criza siriană în Consiliul de Securitate, există declarația din 21 martie a Consiliului care susține planul de reglementare al emisarului Națiunilor Unite și al Ligii Arabe, Kofi Annan.